Dziś lepiej jest nie manifestować żydowskiej tożsamości w Berlinie czy Paryżu i proszę nie mówić, że tak jest wszędzie w Europie.

Warto przypomnieć także morderstwa dokonywane przez narodowosocjalistyczne podziemie w Niemczech i niewyjaśnioną do tej pory rolę służb w tej sprawie. Mamy do czynienia w ogóle z problemem radykalizacji po obu stronach lewicowej i prawicowej. W Niemczech istnieje na przykład problem coraz bardziej zagrożonej wolności słowa i wolności akademickiej, mnożą się ataki na profesorów uniwersyteckich. Ostatnio to dotyczyło naszego kolegi z poprzedniej kadencji Bernda Lucke. We Francji mieliśmy przypadki nieproporcjonalnego użycia siły w stosunku do ruchu żółtych kamizelek.